De huidige crisis is mede veroorzaakt door de banken en bij het nationale toezicht op de banken zijn zeker vraagtekens te plaatsen.

Is daarbij het toezicht wel voldoende geweest?

Een andere grote bank, de DSB, ging snel kopje onder.

Dat blijft hét dilemma, en daarom steun ik dit voorstel slechts tandenknarsend.